Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Ik begrijp dat het Tsjechische parlement een onderzoek heeft ingesteld naar de afgetreden vice premier Babiš en het gebruik van zijn eigen mediabedrijf om de media te beïnvloeden.